Je vais essayer de répondre rapidement à tous ces sujets que vous avez évoqués et qui vont évidemment faire partie, pour beaucoup d'entre eux, du plan que nous proposerons en ce qui concerne la politique industrielle, tant il est vrai que les chaînes de valeur sur lesquelles s'appuie une politique industrielle digne de ce nom doivent intégrer, de bout en bout, tout notre tissu de PME.

je n'ai pas encore décidé le cadre exact n'est pas encore arrêté et j'ai plusieurs solutions, auxquelles je réfléchis aujourd'hui. Une chose est certaine je souhaite vivement que cette personne soit proche de moi, avec un accès, évidemment, à une équipe spécifique. En même temps, cette personne devra être totalement disponible sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la rencontre et à l'écoute de l'ensemble des PME du continent. Du reste, dès que j'aurai arrêté le choix de la personne, je viendrai, si vous en êtes d'accord, Mesdames et Messieurs les parlementaires, vous présenter l'architecture de ce fonctionnement. Les retards de paiement sont un sujet absolument essentiel, dont vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres.

Il doit s'intégrer dans la compréhension complète de la chaîne de valeur. Il y a évidemment les retards de paiement, il y a aussi la dépendance, désormais de plus en plus grande, de PME vis à vis de plus grands donneurs d'ordre. C'est tout ça qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention.

Mais c'est un sujet, effectivement, que j'ai connu moi même. Il est vrai que beaucoup de PME n'osent pas aller devant la justice car elles savent que c'est trop long, trop coûteux et que, finalement, cela se fait à leur détriment.

Pour l'instant, seuls trois pays le font, c'est évidemment très peu, et je souhaite faire plus sur ce point. Je reviendrai vers vous à ce sujet, mais, effectivement, il faut aller beaucoup plus vite sur ce point. L'accès au financement est un sujet absolument essentiel.

Mais aussi InvestEU, qui permet de garantir des prêts et d'améliorer l'accès au financement.

Mais, je le répète, il n'influe pas sur le choix de l'option soutenue dans l'analyse d'impact. La responsabilité du test PME est décentralisée. Le futur filtre PME est pensé pour intervenir à tous les stades de la procédure, afin d'identifier les propositions qui pourraient être des barrières pour les PME. Le but est aussi d'impliquer tous les services de la Commission, en lien, bien sûr, avec le futur émissaire

Quand je parle des PME, c'est vrai aussi pour les start ups, c'est donc un domaine que j'observe avec soin, notamment en ce qui concerne le cadre juridique des marchés publics, afin de déterminer ce que l'on peut faire de plus et comment. Un dernier point, mais dont j'ai aussi beaucoup parlé dans mes propos liminaires, concerne le marché intérieur.

C'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel.

C'est vraiment quelque chose qui doit attirer pleinement notre attention. Nous devons donc nous assurer que la transformation digitale permette à nos PME de trouver de nouveaux marchés, au delà de leurs frontières nationales.

On l'a fait dans beaucoup d'États pour les prélèvements des impôts automatisés, ce qui est beaucoup plus complexe, donc on devrait pouvoir y arriver au niveau national.